Corruptie is zo'n vorm van criminaliteit die in een aantal lidstaten nog steeds toeneemt.

Ik kan mij voorstellen dat de Italianen geen behoefte meer hebben aan de zoveelste wederopstanding van Berlusconi, maar het is echt aan de rechter om dit te beletten via een bijkomende straf en níet aan politici om dat zelf te bepalen. Ook concludeert het verslag wel erg snel dat er een Europees openbaar ministerie moet komen.